Herr Präsident, Herr Bundeskanzler! Auch ich stehe nicht hintan, meiner Freude Ausdruck zu geben, dass Sie hier ins Europaparlament gekommen sind, um mit uns zu diskutieren. Ich sage das wirklich ohne Ironie Ich habe gern Ihre wunderbare Wandlung verfolgt vom Kronenzeitung Leserbriefschreiber zu einem wirklich klaren Pro Europäer, der sogar manchmal den Koalitionspartner überholt und sich nicht auf Vetodrohungen einlässt. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, Sie bleiben dabei.

Aber das hat schon einer der Kollegen gesagt diese Jugendgarantie auch auf europäischer Ebene geht nur dann, wenn es dafür mehr Geld gibt.

Und wenn wir über Geld reden, Herr Bundeskanzler, dann komme ich schon dazu, auch Sie aufzufordern, dass Österreich endlich dem Pakt gegen Steuerflucht zustimmt und mitmacht, die Zinsrichtlinie gemeinsam mit Luxemburg endlich nicht mehr zu boykottieren, und dazu überzugehen, die Namen der ausländischen Steuerhinterzieher darzulegen, die ihr Geld in österreichischen Banken bunkern.

Diese Initiative, Herr Bundeskanzler, brauchen wir von Ihnen. Und auch eine zweite. Sie wissen, wir tagen hier in Straßburg.

Vor drei Monaten hat dieses Parlament mit großer Mehrheit beschlossen, den Rat aufzufordern, gemeinsam mit uns einen Plan zu machen, wie wir in Richtung eines einzelnen Sitzes kommen.

Ich fordere Sie auf, hier im Rat auch tatsächlich diese Initiative zu setzen, sich gemeinsam mit uns die Kosten anzuschauen und dann wirklich die nächsten Schritte zu setzen, damit wir Sie in Zukunft an einem einzelnen Sitz des Parlaments begrüßen können.